Signora Presidente, onorevoli colleghi, questa importante relazione doveva recepire al meglio, nel diritto dell'Unione europea, le misure adottate addirittura dieci anni fa dalla commissione ICCAT servono per la conservazione e gestione dei tonnidi. Non solo lo facciamo in ritardo, ma lo facciamo anche male. Era l'occasione buona per tutelare le specie ittiche ma anche il reddito dei nostri pescatori, penso soprattutto a quelli della pesca artigianale e tradizionale. Andava, prima di tutto, aumentata la trasparenza allo scopo di contrastare la pesca irregolare e illegale. L'allocazione delle quote di tonno e pesce spada doveva seguire criteri trasparenti e oggettivi, inclusi quelli di natura ambientale, prestando attenzione altresì all'aspetto sociale e all'economicità.

Anche per questo ci sarebbe dovuta essere una particolare attenzione alla disciplina delle catture accessorie o accidentali, per venire incontro alle richieste della pesca artigianale, che cerca di sfruttare una risorsa non più in crisi da alcuni anni, ma la cui abbondanza sta mettendo in ginocchio decine e decine di imprese.